forseti ég verð að viðurkenna það að mér brá við þegar ég heyrði í ráðherranum síðastliðinn miðvikudag ég get reyndar verið sammála því sem kom fram í máli hans að ég tel að ágallarnir hafi ekki haft

engu að síður voru ágallar á framkvæmdinni og ég er sammála dómnum í meginatriðum svona framkvæmd þarf að vera hundrað prósent og bara til að fá þetta alveg á hreint